er mikið rætt um virðingu alþingis ekki hvað síst af þingmönnum sjálfum oft virðist sú umræða dálítið mörkuð af sjálfhverfu og því að menn hafi tilhneigingu jafnvel til að gera lítið úr þinginu gera lítið úr þinginu til þess að taka undir með því sem menn telja að sé hin ríkjandi skoðun og ef ríkið taki nógu mikið undir með gagnrýninni þá kannski aukist virðing þingsins en er hugsanlegt að það hversu lítill árangur hefur náðst til að bæta virðingu alþingis bendir til þess að menn séu ekkert að fara rétta leið í þeim efnum getur verið að þegar ekki nema rúmlega þriðjungur þjóðarinnar hafi áhuga á því að taka þátt í kosningu til stjórnlagaþingið hefðum við átt að ræða hér opinskátt hvort þingið væri hugsanlega ekki alveg í tengslum við almenning og hvort við værum ekki að forgangsraða rétt í þinginu að minnsta kosti hvort aðrir hlutir væru brýnni að mati almennings getur verið að við hefðum átt að þora að taka þá umræðu þá og að stjórnlagaþingið hafi hugsanlega að einhverju leyti verið lent í vandræðum löngu áður en hæstiréttur úrskurðaði í dag getur verið að við þurfum í þessu þingi að þora að ræða hlutina alveg upp á nýtt við ættum að spyrja okkur hvort við getum forgangsraðað með öðrum hætti við þurfum líka að hafa áhyggjur af því hvort hér sé orðin of ríkjandi nýr tíðarandi sem valdi því að við þorum ekki að ræða hlutina upp á nýtt hér hafa nokkrir þingmenn komið upp þar með talinn hæstvirtur innanríkisráðherra og lýst því sem meginkostum þessa máls hversu lítill ágreiningur var um það að þetta hafi verið mál þar sem menn náðu einhvers konar samstöðu það var ekki tekist á menn voru ekki svo mikið að deila það er alveg rétt sem hæstvirtur forsætisráðherra benti á það var enginn flokkur sem barðist gegn þessu sem slíkur einn flokkur sat hjá að mestu leyti aðrir flokkar samþykktu en er hugsanlegt að við hefðum átt að ræða málið betur hugsanlegt að við hefðum átt að hafa meiri fyrirvara um þetta en ekki þorað því það er hugsanlegt að þingið sé farið að láta stýrast af ótta ekki nóg með það heldur ætlist menn til þess líka að meira að segja dómstólarnir láti stjórnast af ótta ótta við ástandið ótta við byltinguna eins og einn háttvirtur þingmaður gaf til kynna hérna áðan á hvaða braut erum við komin þegar við ætlum ekki aðeins að láta þjóðþing íslendinga stjórnast af ótta heldur ætlumst til þess að dómstólarnir geri það líka við ættum að segja guði sé lof fyrir hæstarétt og guði sé lof fyrir það að dómstólarnir hafa þó sýnt það að þeir hafa ekki látið etja sér út í það að elta tíðarandann á röndumsem tryggði mestu kjarabót fyrir almenning á íslandi það var hæstiréttur það var hæstiréttur sem dæmdi myntkörfulánin ólögmæt getur verið að við þurfum að líta meira til vinnubragðanna þar og þora að leggja mat á hlutina út frá því sem er rétt út frá staðreyndum málsins þora að skoða hlutina frá grunni það er með þessu og það er óumdeilt að það er framkvæmd þessara kosninga sem er meginvandamálið framkvæmdin var á vegum þessarar ríkisstjórnar

þetta er orðinn endalaus vandræðagangur það hefur verið endalaus vandræðagangur við það að leysa úr skuldavanda heimilanna tvö ár af endalausum vandræðagangi stofnun nýju bankanna endalaus vandræðagangur þar sparisjóðirnir sjóvá seðlabankinn og efnahagsspár hans grunnatvinnuvegir landsins eru allir komnir í uppnám og meira að segja þegar stefndi í að tækist söguleg sátt um sjávarútveginn nei þá mátti

það er endalaus vandræðagangur á þessari ríkisstjórn ég ætla ekki einu sinni að fara að fjalla um icesave málið í því sambandi getur verið að það sé komið nóg af þessum vandræðagangi

horft að taka lýðræðislega umræðu og getur ekki verið að í öllum þessum háfleygu yfirlýsingum sem hér falla um mikilvægi lýðræðis að það gleymist stundum að alþingi íslendinga er elsta lýðræðisstofnun í heimi og þingmenn eru lýðræðislega kjörnir væri ekki ráð að þeir færu að nýta það lýðræðislega umboð sem þeir hafa til þess að vinna þjóðinni gagn heyr heyr